Le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et le rapport de la commission économique et monétaire.

Le premier, c'est l'urgence d'un accord sur une garantie jeunesse qui, dans un délai de quatre mois, permet à un jeune de ne pas se retrouver sans situation d'apprentissage, sans qualification, sans formation ou sans travail. Le deuxième accord important que nous avons obtenu, c'est sur la nécessité que les rythmes de consolidation tiennent compte de ce que nous avons observé, et de ce que nous dit le FMI de l'effet multiplicateur des mesures d'austérité, et ajustent le calendrier des consolidations en fonction de ces données observées qui, si elles ne sont pas prises en compte, risquent d'enfoncer l'Europe comme étant le seul espace en crise au moment où les autres sortent de la crise.

Alors pourquoi le Parlement européen serait il si timide qu'il n'ose dire quelque chose qu'il observe, qui est en train de se passer et qui va se passer, alors que nous proposons de le dire dès aujourd'hui? Un dernier mot, Madame la Présidente, à propos de la lutte contre les paradis fiscaux et des besoins de consolidation fiscale. Je n'accepte pas ceux qui nous disent Il y a un petit paragraphe et ce n'est pas la peine d'avoir une recommandation.